Die Augen schauen diesbezüglich derzeit auf uns und auf den Rat, diesen Schritt zu tun, die Krise der Banken in Europa durch einen weiteren Schritt der Europäisierung, nämlich durch eine europäische Bankenunion, zu überwinden. Dazu muss man sagen Das Parlament hat dies mit breiter Mehrheit schon vor zwei Jahren verlangt. 26 Triloge haben wir durchgeführt. Wir sind einen Schritt in diese Richtung gegangen, aber leider nicht so weit, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Weitere Milliardenrechnungen sind dadurch entstanden. Es ist gut, dass der Rat jetzt die Konsequenzen gezogen hat und diesen Schritt für die Eurozone weiter vertiefen möchte. Es ist lobenswert, dass die Kommission so schnell die Vorschläge ausgearbeitet hat.

Im Rat führt das zu Einstimmigkeit und es führt dazu, dass bei diesem Dossier das Parlament nicht im Mitentscheidungsverfahren beteiligt ist. Nach den Erfahrungen beim Aufsichtspaket ist das nicht akzeptabel. Deshalb ist es wichtig, dass wir zügig arbeiten, dass wir aber auch diesen Vorschlag zu den Veränderungen in der EZB mit den notwendigen Veränderungen beim bestehenden Aufsichtsregime als Paket verhandeln und faktisch damit das Prinzip der demokratischen Mitwirkung des Parlaments sicherstellen. Demokratisch gibt es darüber hinaus weitere Herausforderungen. Die EZB ist unabhängig in der Geldpolitik, aber nicht in der Fiskalpolitik, für die sie bisher keine Zuständigkeiten hat. Wenn sie jetzt für die Bankenaufsicht verantwortlich sein wird, braucht das Parlament volle Budgetrechte, volle Kontrollrechte, Fragerechte, Ernennungsrechte, und ich bin mir sicher, dass das Parlament sich diese auch mit breiter Mehrheit erstreiten wird. Die komplizierten Fragen darüber hinaus beim Binnenmarkt, beim Verbraucherschutz und bei der Balance zwischen europäischer Macht und finanzieller Verantwortung werden wir in den nächsten Wochen gründlich zu diskutieren haben.